Y sabemos que hay 2,5 millones de personas ciegas en Europa y más de 25 millones de personas con dificultades visuales en nuestro continente.

Es un momento histórico porque conseguimos con esta decisión que haya un impacto en la accesibilidad de las personas con dificultades visuales, con un formato que puede ser braille, puede ser macrotipo, lectura grande, audiolibros...

sin duda, remediar —lo he dicho— la hambruna de lectura, pero conseguimos también que millones de personas puedan acceder a la educación, puedan acceder al empleo y puedan acceder a la plena inclusión. Siempre defendemos una Europa de todos, una Europa integradora, una Europa inclusiva. Y hoy, con esta decisión, hacemos gala de todo aquello que defendemos. No olvidemos que el pegamento de los sentimientos europeos son precisamente los valores. Y hoy cobra sentido el caminar juntos, hoy cobra sentido que Europa tiene vida y esperanza de vida, y que invitamos con esta decisión a un mayor compromiso por la dignidad de las personas. Sin ninguna duda, después de esta decisión —que en poco o nada verá la luz—, nuestro compromiso con los derechos humanos se convierte en superlativo y, sin ninguna duda, hoy nos sentimos orgullosos de ser europeos y hoy realmente hacemos gala del patriotismo europeo.